Das heißt aber nicht, dass diese Entscheidung richtig war, und wenn man sich mit der BDP unterhält, dann besteht heutzutage eine andere Auffassung dessen, was seinerzeit bestanden hat. Aber trotz alledem und das werden Sie ja wohl auch nicht ablehnen können ist es wichtig, hier eine oder eine Hürde einzuberaumen, die letztendlich europäischen Standards entspricht. Derzeit entspricht sie eben nicht den europäischen Standards.